V správe Organizácie Spojených národov uverejnenej v apríli tohto roku sa konštatuje, že obe strany konfliktu vykonávali vojenské operácie bez toho, aby dbali na ochranu práva a životy civilistov. Napriek tomu zodpovedné inštitúcie na Srí Lanke ani dva roky po skončení vojny nevyvodili zodpovednosť voči osobám zodpovedným za vážne porušenia humanitárneho práva. Justičné orgány sú v mnohých prípadoch nečinné, a preto je potrebné aj našou rezolúciou podporiť úsilie Organizácie Spojených národov o nastolenie práva a vyvodenie zodpovednosti za zabíjanie a mrzačenie tisícov civilistov počas krutých bojov medzi Tigrami oslobodenia tamilského Ílamu a vládnymi vojskami na Srí Lanke.